Demiterea și înlocuirea fulger a guvernului pro european de la Chișinău ca urmare a curajului Maiei Sandu de a nu face jocul președintelui Dodon și de a nu subordona justiția intereselor politice ale unor oligarhi sau propunerea guvernului de la Tbilisi de a schimba legea electorală pentru ca puterea să își asigure locurile în Parlament sunt pași mari înapoi în drumul spre Europa.

Condiționalitatea strictă este un principiu ferm în acordarea asistenței macro financiare, însă e vremea ca Uniunea să investească mult mai mult în a explica cetățenilor acestor state de ce sunt importante condiționalitățile și ce presupune reforma.

Țările din vecinătatea estică trebuie să fie cu adevărat o prioritate a noii Comisii, iar ușa Europei trebuie să rămână deschisă, să investim în aceste țări economic, energetic și să finanțăm cu adevărat reforme pro democrație, pro justiție și pro stat de drept.